það hafa borist eftirfarandi tilkynningar um stjórnir þingflokka á þessu þingi þingflokkur framsóknarmanna hjálmar árnason formaður dagný jónsdóttir varaformaður guðjón ólafur jónsson ritari þingflokkur frjálslynda flokksins magnús þór hafsteinsson formaður sigurjón þórðarson varaformaður guðjón a kristjánsson ritari þingflokkur samfylkingarinnar össur skarphéðinsson formaður kristján l möller varaformaður þórunn sveinbjarnardóttir ritari þingflokkur sjálfstæðismanna arnbjörg sveinsdóttir formaður guðlaugur þór þórðarson varaformaður drífa hjartardóttir ritari þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs ögmundur jónsson formaður þuríður backman varaformaður kolbrún halldórsdóttir ritari